Pero le pregunto por la resolución que teníamos acordada los grupos parlamentarios ¿me puede aclarar, por favor, sobre la base de qué artículo del Reglamento se ha planteado la cuestión y se ha votado, de manera inmediata, la retirada de un punto del orden del día que nos tocaba debatir, ahora, por la tarde? Creo que es una cuestión importante y que los parlamentarios y parlamentarias que estamos hoy aquí necesitamos conocer de manera urgente.